Wir erleben eine wirklich historische Veränderung der politischen Gewichte in der Welt, in besonderer Weise in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Wir haben es mit sehr unterschiedlichen Entwicklungen zu tun. Wir können nicht von einem einheitlichen Prozess sprechen. Der einheitliche Prozess ist die Umwälzung, aber sie ist in jedem Land sehr spezifisch und sehr unterschiedlich.

Wir müssen nämlich eine Wahl treffen, auch in dem, was wir hier sagen. Einerseits sagt uns unsere Emotion, dass dieser Verbrecher gestoppt werden muss, dass der Brudermord im eigenen Land gestoppt werden muss und dass wir keine dafür notwendige Maßnahme ausschließen können, auch keine militärische.

Auf der anderen Seite wissen wir aber alle, wie die internationale Politik funktioniert und dass eine Fehlentscheidung in diesem Bereich weite und langfristige Auswirkungen haben kann.

Aber schon die Durchsetzung der Flugverbotszone verlangt, dass wir die Entscheidung treffen, Kampfflugzeuge aufsteigen zu lassen und die libysche Luftwaffe am Boden zu zerstören.

Deshalb rate ich dringend dazu, alles, was wir tun, im Rahmen des Völkerrechts und des internationalen Rechts zu tun, und zwar auf der Grundlage einer Entscheidung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen und und das ist der große gemeinschaftliche Nenner unter Einbeziehung der Arabischen Liga und der Afrikanischen Union.

Deshalb noch einmal Wir sollten nichts ausschließen, aber wir sollten auch nicht vorschnell und mit wohlfeilen Parolen, die den Bauch befriedigen, die aber ich sage es noch einmal langfristig gefährlich werden können, kurzfristige Gefühle befriedigen.

Aber ich möchte in Erinnerung rufen, was der Marshallplan für Europa bedeutet hat Er bedeutete, dass George Marshall den Vereinigten Staaten von Amerika vorschlug, ein Prozent der Gesamtwirtschaftsleistung der Vereinigten Staaten für Europa zur Verfügung zu stellen. Das Ergebnis dieser Maßnahme ist bekannt Es nennt sich heute Europäische Union, mit einem Wohlstand, einer Friedensdividende und einer Demokratieentwicklung, die es auf diesem Kontinent nie gegeben hat. Ich stelle allerdings auch fest, dass die gleichen Regierungen, die das diskutieren, für die Europäische Union selbst ein Prozent der Gesamtwirtschaftsleistung für zu viel halten.

Wenn wir wollen, dass der Nachbarschaftsraum im Süden stabilisiert wird, werden wir viel Geld in die Hand nehmen müssen. Denn eines brauchen die Menschen dort eine Perspektive, in Frieden, Demokratie und Wohlstand leben zu können, also das, was wir haben, auch zu bekommen. Das muss das Ziel aller Anstrengungen sein, die wir in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten, auch hier im Europäischen Parlament, unternehmen. Denn von guten Worten und schönen Entschließungen, die wir gemeinschaftlich beschließen, haben die Menschen in unseren südlichen Nachbarschaftsregionen überhaupt nichts. Sie brauchen konkrete Taten.